Señor presidente, en nombre de mi Grupo queríamos hoy, teniendo en cuenta que hay una nueva amenaza de DANA en España en las próximas horas —en Cataluña, en Baleares y en Valencia—, poner el foco en los hechos acontecidos los días 12 y 15 de septiembre de 2019 en España —en Murcia, en Almería y en Alicante—, y lo ocurrido en las Azores —en Portugal—